forseti píratar hafa undirbúið breytingartillögu á nákvæmlega þessum lið laganna þannig að möguleiki er að breyta lögunum á þann veg að hægt sé að greiða atkvæði um þetta tiltekna mál samhliða sveitarstjórnarkosningum við erum löggjafinn mig langaði að benda á að ég upplifi það að bara einfaldur hlutur eins og að breyta dagskránni til þess að geta rætt málið ef það er eitthvað að þessari framkvæmd getum við lagað það inni á nefndasviði við vorum bara að hugsa að reyna að hjálpa forseti biður um hljóð í þingsalnumvið vorum aðeins að reyna að tryggja það að við værum ekki að ósekju að eyða fjármunum sem hægt væri að spara því það náttúrlega kostar minna fyrir samfélagið okkar ef við samnýtum atkvæðagreiðslur ég vil bara benda á það að sextíu og fimm prósent kjósenda sjálfstæðisflokksins sextíu og níu prósent kjósenda framsóknarflokksins vilja fá að kjósa um áframhald aðildarviðræðna